Doamnă președintă, doamnă comisar Crețu, evoluția din ultimii ani la nivelul Uniunii arată că zonele urbane atrag tot mai mulți cetățeni și concentrează tot mai multe activități economice, sociale și culturale, motiv pentru care este nevoie să se acorde o mai mare atenție problemelor din zonele periurbane și rurale adiacente orașelor și metropolelor. Aceste zone se confruntă cu provocări legate de concentrarea populației, dar și de existența unor zone de sărăcie, inclusiv în cadrul orașelor relativ prospere. Ca atare, avem nevoie de măsuri care să permită reducerea riscurilor, precum a celui de excluziune socială, probleme care rămân o provocare majoră pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană. Susțin necesitatea introducerii unor strategii integrate de dezvoltare urbană durabile, inclusiv în cadrul unor teritorii subregionale, precum și îmbunătățirea comunicării cu cetățenii europeni, pentru că aceștia trebuie să cunoască mai bine realizările concrete ale politicii de coeziune și rezultatele utilizării fondurilor europene în regiunile în care locuiesc.